Die Befürchtung, dass die angekündigten Stresstests für alle Atomkraftwerke nur Alibitests für den Weiterbetrieb der Atommeiler sind, hat sich mit den angekündigten Stresskriterien leider bewahrheitet. Andere atomare Anlagen werden ohnehin nicht überprüft. Ob es sich um menschliches Versagen oder Flugzeugabstürze handelt, alles, was die Atomkonzerne teuer zu stehen kommen könnte, wird nicht geprüft, obwohl es für die Sicherheit der Bevölkerung existenziell ist.

Dies kann jedoch nur der erste Schritt auf dem Weg zu einem europaweiten Ausstiegsszenario sein.